Îi felicit pe cei 2 raportori pe domnul Ehler și pe domnul Nica, iar, ca raportor al Comisiei ENVI, doresc să le mulțumesc colegilor din comisie pentru colaborare. Cele mai importante amendamente ale ENVI au fost preluate de către comisia ITRE și se referă la alinierea obiectivelor programului la acordul de la Paris privind schimbările climatice, precum și la contribuția de până la 35 din fondurile totale ale programului în sprijinirea schimbărilor climatice.

Doresc să subliniez că una din primele misiuni și, deci, o prioritate absolută de cercetare în sănătate va fi eradicarea cancerului pediatric până în 2040, în contextul în care avem nevoie de soluții inovatoare pentru viitoarele generații ale Europei.